Herr Präsident! Herr Barroso, Sie haben zu einer Renaissance der europäischen Idee aufgerufen. Ich glaube, wir sind uns einig Die europäische Idee ist gut, aber sie braucht eine neue Begründung, sie braucht ein neues Profil, warum wir Europa und mehr Europa im 21. Jahrhundert brauchen. Als Vorsitzender des Umweltausschusses ist mir eine Idee klar Europa muss eine Stabilitätsunion werden auch in ökologischer Hinsicht und nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die jungen Leute vor allen Dingen begreifen, dass wir mit 9 Milliarden Menschen zur Hälfte des Jahrhunderts einen Kampf um Energie haben werden, einen Kampf um Rohstoffe, einen Kampf um Lebensmittel. Also schließen wir doch einen europäischen Pakt für ökologische Stabilität mit Energieeffizienz, mit Ressourceneffizienz, mit Nachhaltigkeit! Wir haben damit begonnen, und jetzt in der Krise darf das nicht verlorengehen, das darf nicht zweitrangig werden. Denn diese Probleme werden nicht weggehen, sondern sie bleiben erhalten oder kommen noch stärker. Ermutigen Sie Ihr ganzes Kollegium, dieses ökologische Profil der EU voranzutreiben.